Die vorgestellte Strategie geht in vielen Bereichen in die richtige Richtung. Aber mir fehlt ein ganz wichtiger Aspekt Präsentiert wurde ein besserer Zugang für Verbraucher zu Gütern und Dienstleistungen kein Wort über Demokratie, kein Wort über den Zugang zu Wissen und Meinungen.

Wir als Parlament müssen uns doch als Erste am meisten dafür einsetzen, dass europaweit alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zu allen Nachrichten, zu allem Wissen und zu allen Meinungen haben können. Da müssen wir offensiver sein!